Amikor a szlovák kormány olyan rendelkezést hozott, miszerint azok a szlovák állampolgárok, akik felveszik egy másik állam állampolgárságát elvesztik a szlovákot, felhívtuk a figyelmet ennek a törvénynek az ellentmondásosságára.

Boldogi Olivér magyar nemzetiségű, ám szlovák állampolgárként született lakost akarata ellenére fosztottak meg szlovák állampolgárságától, miután ő felvette a szomszédos Magyarország állampolgárságát. A szlovák állam meg akarja félemlíteni saját állampolgárait, hogy azok ne vállaljanak közösséget nemzetükkel, melyhez köti őket nyelvük és kultúrájuk. A nemzetek Európájában a nemzetek határai a legtöbb esetben nem esnek egybe az államok határaival.

A polgárok igényein alapuló kölcsönös megelégedéssel járó megoldásokat kell keresnünk.